A javaslat arra irányul, hogy 2030 ra az EU érje el az üvegházhatásúgáz kibocsátással kapcsolatos célját, azaz legalább 40 százalékos csökkentését, ugyanakkor biztosítsa az európai ipar védelmét, a kibocsátáskihelyezés kockázatával szemben, valamint támogassa az európai ipari és energiatermelő ágazatok innovációját és modernizációját a 2020 utáni évtizedben. Az előadóval egyetemben támogatom a javaslatot mint a 2030 ig tartó időszakra szóló éghajlat politikai és energiaügyi csomag részét. A Párizsi Megállapodásban részt vevő tagállamok ugyanis vállalták, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval kettő Celsius fok alatt tartják, hogy le lehessen küzdeni az éghajlatváltozás legkedvezőtlenebb hatásait.